Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di oggi, quest'Aula conferma il suo impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Non esiste alcuna gerarchia dei diritti umani e le discriminazioni basate sulla disabilità devono meritare la stessa attenzione e beneficiare degli stessi interventi di prevenzione e di salvaguardia. Abbiamo ricordato che l'inclusione delle persone con disabilità non rappresenta solo un diritto e un meritato beneficio per gli interessati ma anche una risorsa per la società nel suo insieme. Ma non si sta facendo abbastanza né sul versante della prevenzione delle discriminazioni basate sulla disabilità, né tanto meno sul versante del sostegno adeguato alle loro famiglie. È essenziale che tutte le politiche e i programmi dell'Unione europea, sia all'esterno che all'interno, rispettino la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e stabiliscano misure specifiche, per garantire che tali diritti siano integrati in tutti i settori, comprese le politiche e i programmi umanitari e di sviluppo.